Po krátkom období relatívneho pokoja začína byť na Blízkom východe opäť akosi dusnejšie.

Palestínčania inšpirovaní úspechmi arabskej jari sa rozhodli urobiť posledný krok k legalizácii svojho úsilia pri budovaní samostatného štátu a oslovili svojou žiadosťou o uznanie ich práva Organizáciu Spojených národov. V Izraeli sa obyvateľstvo dlhoročne žmýkané vysokými daňami na zabezpečenie obrany domáha dôstojnejšieho a pokojnejšieho života. A izraelská vláda nechce nič vidieť, nechce nič počuť a s nikým rokovať, zaberá miesto toho ďalšie palestínske územia. V islamskom svete nebol nikdy Izrael veľmi obľúbenou krajinou a robiť si ilúzie o tom, že tento starokresťanský ostrov v rozsiahlom islamskom mori politikou arogantného zaberania arabského územia skôr či neskôr nevyprovokuje otvorený vojenský konflikt, by bolo asi naivné. Preto si myslím, že v záujme udržania pokoja mieru v tejto oblasti by sme mali využiť všetky naše diplomatické možnosti a schopnosti k tomu, aby sme priamych účastníkov doviedli k rokovaciemu stolu o vybudovaní dvoch priateľských samostatných štátov.